O companie germană a inaugurat recent în localitatea Eggebek, aproape de granița Germaniei cu Danemarca, cel mai mare parc fotovoltaic din Europa, iar montajul panourilor solare a fost făcut de o firmă românească.

Compania din România care a amplasat panourile a folosit o echipă de 250 de muncitori, marea majoritate din comuna arădeană Tudor Vladimirescu.

Asemenea exemple, cu personal calificat și înalt calificat din România sunt multiple în UE.